Cyprus is de enige lidstaat van de Europese Unie waarvan een deel van het grondgebied militair bezet wordt door een kandidaat lidstaat, Turkije.

Welnu, wat moet er eigenlijk nog meer gebeuren?

Als de EU nu niet zelf het initiatief neemt om een einde te maken aan die Turkse brutaliteit, dan bewijst dat alleen maar dat de EU in haar huidige vorm geen enkele geloofwaardigheid meer heeft en ook geen enkel respect meer verdient bij de burgers.